Pane předsedající, já bych chtěl vyjádřit solidaritu s postiženými, obětmi a pozůstalými. Zároveň mě netěší jak tato debata, která měla být debatou, řekněme, evropskou, se stala debatou poměrně národní a já bych se chtěl tedy do ní zapojit z toho pohledu evropského. Pokud se ocitnete jakožto občan v takto tíživé, svízelné situaci, co očekáváte od svého státu? Nepochybně samozřejmě pomoc a od Unie, která má deklarovat určitou jednotu, určitou pomoc a solidaritu těchto států, tak očekáváte rovněž pomoc. Já jsem přesvědčen, že ta pomoc musí dorazit samozřejmě rychle a účinně. My zde máme specifický fond, Fond solidarity, který poskytuje tuto pomoc. Tento fond byl i činností výboru REGI měněn, podmínky nastaveny v tomto volebním období tak, aby ta pomoc byla skutečně účinná.

Buďme skutečně účinní na té úrovni evropské, pomáhejme v prevenci, mějme dostatečnou alokaci v tomto fondu.